ég skil hreinlega ekki hvað hún er að fara hvar eru tillögurnar hvar er krafturinn og þrótturinn sem á að einkenna almennilega stjórnarandstöðu hvar eru hugmyndirnar hvers vegna er liðið svona gersamlega ónýtt í þeirri umræðu sem hér er í gangi að það er ekki einu sinni hægt að takast málefnalega á um hlutina hvers vegna fara menn með ósannindi úr þessum ræðustól ég heyrði ekki betur í morgun heldur en háttvirtur þingmaður bjarni benediktsson formaður sjálfstæðisflokksins hefði sagt að um sextán þúsund manns væru atvinnulausir á íslandi

sem ég ætla að vona að hafi verið vitnað í reyndar hefur sjálfstæðisflokkurinn ágætis utanumhald um upplýsingar um

hvers vegna er ekki hægt að takast á við hlutina eins og þeir blasa við hvers vegna er flokksblað sjálfstæðismanna í morgun að halda því fram að fjárfestingar á íslandi séu tíu prósent af vergri landsframleiðslu og munu verða það þegar tölurnar sýna allt annað þegar staðreyndirnar sýna allt annað hvers vegna er ekki hægt að takast á um staðreyndir eins og þær blasa við í stað þess að vera að fást við einhvern tilbúning það er engin rökræða rökræðan er að bíða hnekki í þessari umræðu fyrst og fremst tölurnar sýna að fjárfesting á íslandi var um tólf komma níu prósent á síðasta ári verður fjórtán komma sex prósent á þessu og spáð er sextán og hálft prósent fjárfestingu af vergri landsframleiðslu á því næsta við erum á svipuðum róli og danmörk við erum yfir bretlandi á svipuðu róli og bandaríkin hvers konar umræða er það sem verið er að bjóða upp á þegar ekki er hægt að takast á með málefnalegum hætti við staðreyndir sem blasa við það er ekki hægt að fara fram á minna heldur en eiga málefnalega rökræðu en ekki byggða á fölskum tölum og röngum upplýsingum við komumst ekkert áfram með því ég er helst á því að það hafi skilað sér í umræðunni í morgun það sem af er að hrunið árið tvö þúsund og átta sem hafi verið helvíti fínt það væri ágætlega vel heppnað efnahagshrun nánast fullkomið glæsilegt efnahagshrun það hrundi allt sem hrunið gat atvinnuleysi fór í hæstu hæðir sem við höfðum ekki séð áður bankakerfið var ónýtt ísland var einangrað allt það vonda sem hefur gerst gerðist eftir hrunið það er niðurstaðan af ræðum morgunsins en hvar er viðmiðunin og við hvað ætlum við að miða okkur virðulegi forseti við hvað ætlum við að miða okkur þegar við erum að reyna að staðsetja okkur í dag ef við flettum upp í dagblöðum og fjölmiðlum mogganum frá því fyrir ca tveim árum síðan eða rúmum tveim árum síðan þá er hægt að sjá ýmislegt eftir það efnahagshrun sem hér var er hægt að sjá hvar við vorum stödd og þá er hægt að sjá hvaðan við værum að koma það er hægt að átta sig á raunverulegri viðmiðun hvaða árangri það hefði náð ef þá einhverjar ef það er einhver árangur sem við hefðum náð virðulegi forseti og það er ágætt að vitna ég hnaut um laugardaginn ellefta október tvö þúsund og átta um hvað var verið að fjalla í íslenskum fjölmiðlum þann dag þar var sagt frá því að geir h haarde fyrrverandi forsætisráðherra hefði fengið sáttabréf frá bretlandi frá félaga sínum gordon brown og það hefði kveðið við sáttatón í bréfinu en geir hafði sagt orðrétt með leyfi forseta það var verið að ræða um icesave að

átta það reis annar pólitískur syndaselur fram á sviðið þennan dag halldór ásgrímsson fyrrverandi formaður framsóknarflokksins

halldór bætir við með leyfi forseta við höfum brotið allar brýr að baki okkar við þurfum á alþjóðlegum fjármálastofnunum að halda og menn mega ekki vera hikandi í að komast að fjárfestingum í orkumálum og iðnaði og láta ekki lögformlegt ferlið þvælast fyrir okkur þar þekki ég minn mann þar er karl kominn alveg grímulaus láta ekki lögformlegt ferli tefja fyrir slíkum málum grípum aftur til gömlu leiðanna virkjum eins og við getum ég heyrði ekki betur á málflutningi stjórnarliða í dag og undanfarna daga að búið sé að finna alveg nýja mælieiningu nú mæla menn í virkjunum atvinnuleysi upp á áttatíu milljarða eru þrjár virkjanir segir háttvirtur þingmaður ólöf nordal varaformaður sjálfstæðisflokksins er það viðmiðunin hve mörg virk eru í atvinnuleysi hvað voru mörg virk í hallanum á ríkissjóði árið tvö þúsund og átta til tvö þúsund og níu hvað var icesave vitleysan sem þeir skildu eftir handa okkur mörg virk er þetta viðmiðunin sem ætti nei viðmiðunin er þaðan sem við lögðum af stað og þar sem við erum það er það sem við eigum að miða okkur við og það eru pólitískt blindir einstaklingar sem neita að viðurkenna það að það hefur náðst árangur í efnahagsstjórn á íslandi í erlendum fjölmiðlum laugardaginn ellefta október var talað um ísland sem simbabve ekki bara efnahagslega heldur líka pólitískt fólk var varað við því í erlendum viðskipta og ferðatímaritum að ferðast til íslands það var varað við því það voru varnaðarorð farið ekki til íslands erum við þar enn enn þá ég held ekki seðlabankastjórinn birtist í fjölmiðlum laugardaginn ellefta október tvö þúsund og átta hvað hafði hann þá fram að færa fyrrverandi formaður sjálfstæðisflokksins hann var að beina tilmælum og seðlabankinn sendi út tilkynningu um það hvernig ætti að nota gjaldeyri notum ekki gjaldeyri nema brýna nauðsyn beri til kaupa lyf og matvöru og alls ekki annað geir h haarde forsætisráðherra sagði þá að ísland væri á fullu

og hvaðan á hann að koma spurði fréttamaðurinn frá útlöndum sagði forsætisráðherra það var rétt auðvitað á hann að koma frá útlöndum þetta voru fréttirnar þennan dag ellefta október tvö þúsund og átta það er það sem við erum að miða okkur við þaðan lögðum við af stað upp úr hruninu þetta er viðspyrnan sem íslensk stjórnvöld íslenskur almenningur íslensk fyrirtæki og heimili þarna var viðspyrnan þaðan lögðum við af stað og hingað erum við komin þeir sem ætla að halda því fram blákalt með réttum upplýsingum eða röngum eins og menn hafa gert í morgun að það hafi enginn árangur náðst við séum enn á sama stað og og jafnvel á hraðri leið neðar en þarna var þeir eru pólitískt blindir þeir neita að viðurkenna staðreyndir sem blasa við hverjum einasta manni það er ekki hægt að taka þátt í þeirri umræðu sem hér hefur átt sér stað í morgun á þeim grunni og á þeim tölum og gögnum sem eru bæði annar og rangar vísvitandi sem leiðtogar stjórnarandstaðarinnar hafa haft fram að færa ég bið um rökræðu ég skal takast á við